Ook werden in Polen langs een autoweg kilometers lang allerlei geluidsschermen geplaatst, maar helaas, achter die schermen woont helemaal niemand! Een kiezer vroeg mij vorige week ja, gek eigenlijk dat aan allerlei fietspaden en dorpshuizen in het relatief rijke Nederland veel EU geld wordt besteed.

Ik vond het een hele goede vraag, want eigenlijk kun je met dit soort flauwekulprojecten Europa niet dichterbij brengen.

En de besteding daar moet een meerwaarde hebben voor het dorp of de streek.